Domnule președinte, implicarea pe termen lung a acționarilor și guvernanța corporativă vor stimula investițiile pe termen lung. Criza financiară a scos în evidență faptul că acționarii și au asumat riscuri excesive pe termen scurt, care au condus multe companii la faliment. Propunerea votată face companiile europene mult mai atractive pentru că oferă stimulente acționarilor prin drepturi de vot speciale și prin dividende. De asemenea, administratorii vor trebui să dezvăluie în mod obligatoriu toate informațiile ce țin de potențiale conflicte de interese, strategia de investiții, cifra de afaceri. Cetățenii trebuie să știe de ce o companie a mărit sau scăzut un preț. De asemenea, se introduce cu titlu obligatoriu votarea politicii salariale a directorului de către Adunarea Generală a Acționarilor. Așa ne asigurăm că un director nu își va da singur salariul.